Herr Präsident! Die Entschließung des Parlaments zur Sitzung des UN Menschenrechtsrats ist eine sehr gute Gelegenheit, die enorme Bedeutung dieses Gremiums hervorzuheben. Es ist das einzige UN Forum, in dem konkret Menschenrechtsverletzungen in den jeweiligen Ländern angesprochen werden können.

Es ist eigentlich sehr bedauerlich, dass Baroness Ashton nicht an dieser Sitzung des Menschenrechtsrats teilnehmen kann. Dies könnte als Geringschätzung der Menschenrechtspolitik in den auswärtigen Beziehungen interpretiert werden. Dabei ist es auch sehr positiv, dass die Europäische Union die Arbeit der UN Menschenrechtsgremien finanziell großzügig unterstützt. Die Kommission sollte sich aber auch überlegen, zukünftig vielleicht diesen Betrag aufzustocken, denn bedingt durch den Arabischen Frühling hat das Hochkommissariat für Menschenrechte sehr viele neue Aufgaben hinzubekommen.

Herausheben möchte ich nur zwei davon. Das ist einmal die Situation im Jemen, wo es wirklich eine Aufarbeitung der schweren Menschenrechtsverletzungen, ja sogar von Kriegsverbrechen geben muss. Es darf hier keine Straffreiheit geben für diejenigen, die hohe politische Verantwortung tragen. Das zweite Land ist Algerien. Jetzt gerade befindet es sich zum zweiten Mal im Prozess der Universal Periodic Review im Menschenrechtsrat, und es ist sehr dringend erforderlich, das Schicksal der Tausenden von Verschwundenen und das ihrer Familien anzusprechen. Im Menschenrechtsrat können konkret Menschenrechtsverletzungen in einzelnen Ländern thematisiert werden, und Sie, Herr Minister Søvndal, haben angesprochen, dass Sie den Schwung des letzten Jahres mitnehmen, um noch mehr konkrete Resolutionen zu verabschieden. Da kann ich Sie nur unterstützen.

Und Ja, die Änderungen in Myanmar Burma sind positiv, aber es ist so, dass die internationale Aufmerksamkeit weiter auf der Menschenrechtsituation in diesem Land bleiben muss. Wir brauchen die Umsetzung der Ergebnisse der Fact Finding Mission nach Gaza, das müssen wir erreichen, und auch hier müssen die Verantwortlichen für den Bruch des internationalen Rechts zur Rechenschaft gezogen werden.